Situația politică a României cunoaște un moment de criză ce atacă fundamentele democratice ale statului de drept. În ultimii trei ani lucrurile s au degradat până la ieșirea cetățenilor în stradă, așa cum s a spus aici, într o serie de proteste fără precedent în ultimele două decenii. Actuala putere a guvernat prost, a încălcat libertăți cetățenești, a provocat multă suferință socială, a pus între paranteze instituții fundamentale, precum parlamentul, a încercat anularea pluralismului politic, a inventat partide parlamentare care să i susțină guvernul, dar care nu au primit niciodată girul urnelor. În aceste condiții, opoziția a decis astăzi să adopte forma mai drastică de acțiune politică, cea a refuzului participării la lucrările parlamentului, încercând astfel să i fie respectate demnitatea și drepturile constituționale.